Doresc să subliniez că am votat în favoarea acestui raport, pentru că sărăcia și excluziunea socială afectează calitatea vieții oamenilor. În România, ca peste tot în lume de altfel, așezările miniere oferă un loc de muncă.

Sistemele de protecție socială trebuie să ofere siguranță în fața riscurilor și să îi sprijine eficient pe cei aflați în dificultate.

Este necesar ca politicile de incluziune socială să fie completate cu programe de combatere a discriminării multiple.